Señor presidente, señora comisaria, Europa es un territorio libre de pena de muerte, un castigo inhumano y cruel que degrada a quien lo aplica. Por eso la Unión elaboró una estrategia para erradicarla de todos los países, y una de sus piezas es interesarse, e intervenir si es preciso, en todos los casos en los que ciudadanos europeos sean condenados. Y especialmente si las pruebas en que se basa la condena no son concluyentes.

Un ciudadano europeo que acaba de ser declarado culpable de un asesinato triple cometido hace veinticinco años. Llamar evidencias a los débiles indicios que no permiten ni situarlo en el lugar de los hechos parece una broma. Leer lo que cuenta alguno de los miembros del jurado, que acaba de retractarse de su decisión, explica los prejuicios y las presiones que pudieron conducir a la condena. Pedimos, en consecuencia, una intervención europea rápida y contundente, porque estamos a tiempo de convertir el largometraje de terror en el que vive Pablo Ibar desde hace dos décadas en una película con un final justo y, por lo tanto, feliz.